Zuhören, ankündigen das reicht nicht. Die Probleme in Europa drängen. Und ich bin enttäuscht, ja, ich bin wütend, dass wir heute nicht endlich über konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von mobilen Arbeitnehmern diskutieren können. Noch vor kurzem sprach Herr Kommissionspräsident Juncker hier davon, dass er die Bekämpfung von Sozialdumping zu seiner Priorität machen wolle Das Mobilitätspaket sollte ein Eckpfeiler dessen sein und die von Ihnen angekündigte europäische soziale Säule ein zweiter. Mir klingt auch noch in den Ohren, was alles versprochen wurde ein soziales Triple A für Europa, das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer in Europa, ein fairer Wettbewerb.

Das ist eine reine Ankündigungskommission! Die Probleme liegen auf dem Tisch. Seit Jahren ist klar, wo die Schlupflöcher sind und womit sie geschlossen werden können.

überhaupt nichts.